Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, ponovno pozdravljeni. Naj že uvodoma povem, da stališče, da je stališče vlade sestavljeno tako, da je na koncu napisano, da tega predloga ne podpira. Bom pa tudi potem pojasnil, zakaj. Hkrati pa bi rad tudi poudaril, da bodo na določenih področjih, ki jih naslavlja tudi ta predlog zakona, v prihodnjem letu pripravljene določene spremembe. Tukaj mislim predvsem na dvojni status in verjamem, da lahko danes tudi kar, učinkovito porabimo čas za razpravo tudi za to problematiko, ki je sorazmerno kompleksna, in verjamem, da je smiselno, da tudi vlada predstavi, zakaj je smiselno, da se s tem počaka v toliko, da se o tem nekoliko boljše pogovorimo. Glede ustreznosti uredite, ureditve tako imenovanega dvojnega statusa upokojencu bo treba ponovno proučiti in seveda nadgraditi, da pridemo do te sistemske, premišljene, široko konsenzualne rešitve tudi v sodelovanju z mnenjem, s socialnimi partnerji, kar ta trenutno predlagana rešitev predvideva, da dvojni status velja samo, nekako samo za eno kategorijo zavarovancem, zavarovancev, pri čemer pa nekaterim celo jemlje tisto, kar imajo sedaj že na razpolago, to je možnost črpanja dvajsetodstotne pokojnine ob vključitvi v zavarovanje za polni obseg dela, ko seveda izpolnijo tiste pogoje, ki jih morajo. Predlagana rešitev tako vzpostavlja neenakost med zavezanci, za katero ni utemeljenega razloga. Vlada pa skladno s koalicijskim sporazumno sporazumom pripravlja svoj predlog zakona. Tudi spremembe ureditve odškodninske odgovornosti delodajalcev zaradi škode, ki je zavodu nastala, tu govorimo o zavodu o za pokojninsko zavarovanje, ker delodajalec ni izvedel ukrepov za varnost in zdravje pri delu, vlada ne more podpreti. Predlagana ureditev nasprotuje tako ciljem ureditve na področju varnosti in zdravja pri delu kot tudi nadaljnjemu razvoju tega področja. Skladna ni niti s ciljem zviševanja dejanske dejanske upokojitvene starosti, ki jo je zasledovala sedanja pokojninska reforma, saj je pri tem ključnega pomena tudi vlaganje v varnost in zdravje zaposlenih. Bi pa na tem mestu ponovno poudaril, da delodajalci v nobenem primeru ne odgovarjajo neomejeno in nesorazmerno, saj je v vseh primerih ugotavljanja ter uveljavljanja odškodninske odgovornosti potrebno, da so izkazane vse predpostavke odškodninske odgovornosti, med katere seveda spada tudi protipravnost ter vzročna zveza med škodnim ravnanjem ter nastankom škode. O teh primerih tudi več kasneje. Prav tako se pri odločanju o višini odškodnine upošteva tudi deljena odgovornost, kar pomeni, da delodajalec ne odgovarja v celoti, v kolikor je za nastanek invalidnosti odgovoren tudi delavec. Kar se tiče ureditve prehodnih določb predloga zakona, prav tako menimo, da ni ustrezna, saj neutemeljeno priznava različno, recimo, kvaliteto pokojninske dobe v odvisnosti od statusa brezposelnosti od datuma vključitve v zavarovanje ter neodvisno od višine plačila prispevkov. Pokojninsko zavarovanje ne pokriva zavarovalnega rizika brezposelnosti, ampak zavarovalni riziko starosti, torej dejstvo, da si posameznik, zaradi dopolnitve določene starosti, dohodka ne bo več mogel zagotoviti sam z delom, ali opravljanjem dejavnosti. Vsi posamezniki so v prostovoljno zavarovanje vključeni na isti podlagi, zato je v skladu z načelom enakega obravnavanja ustrezna takšna ureditev, da ti posamezniki pridobijo tudi enake pravice. Ob koncu še pojasnjujem, da sprememba varovane kategorije delavnih invalidov po šestih letih uporabe novega zakona, ko se posamezniki upokojujejo zgolj še na podlagi novih določb, ni primerna. Na podlagi navedenega vlada predloge zakona, kot omenjeno tudi že na začetku, ne podpira. Hvala.